Frau Nicolai, wissen Sie, dass wir keine Diplomaten sind und keine Geschäftsleute, sondern Parlamentarier, die zuerst den Menschenrechten verpflichtet sind?

Selbstverständlich müssen wir gerade unsere Partnerstaaten in besonderer Weise auf Menschenrechte hin betrachten.